Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, me voici à nouveau à cette tribune pour défendre la filière vitivinicole européenne, notre patrimoine, nos traditions, notre propriété intellectuelle, bref un secteur où l'Europe est encore un champion comme producteur et exportateur.

pour leurs vins commercialisés sur le territoire de l'Union européenne. En aucun cas, Monsieur le Commissaire, pour quelque raison de politique de commerce extérieur que ce soit, vous ne pouvez faire de concessions aux États Unis pour pérenniser l'utilisation abusive de nos appellations et créer ainsi des distorsions de concurrence

Je sais que le droit communautaire permet de reconnaître une réglementation d'une organisation professionnelle d'un pays tiers, mais encore doit elle être cohérente et sérieuse, et ce n'est pas le cas ici.